Mais nous nous inquiétons à l'idée que, dans un contexte de crise, dont nous débattons ici depuis le début de cette journée, nous puissions sanctionner, par la diminution des Fonds structurels, et en particulier du Fonds social européen, des pays qui seraient en difficulté pour respecter les critères du pacte de stabilité.

Dans ce cas, il faut aussi considérer que l'existence de nouveaux types d'emplois ne doit pas nous faire ignorer ce qui est un des atouts de la démocratie européenne, à savoir le fonctionnement du dialogue social. Nous n'acceptons pas qu'il faille déroger à cette idée des conventions collectives qui ont fait le succès de ce qu'est la démocratie sociale en Europe. En outre, Monsieur le Commissaire, vous avez aussi, par la voie de votre collègue, indiqué qu'EURES était un bien précieux pour la libre circulation des travailleurs à l'échelle européenne. Je pense qu'il nous faut, ensemble, rouvrir ce chantier pour nous assurer que cet outil fonctionne de manière efficace.